Panie Przewodniczący! Umiejętności cyfrowe są niezbędne do pomyślnego przebiegu kariery zawodowej. Już dzisiaj są nowe zawody wymagające zaawansowanych umiejętności cyfrowych. Narzędzia cyfrowe są coraz częściej wykorzystywane w zawodach tradycyjnie niezwiązanych z technologią. Zdecydowana większość miejsc pracy w najbliższej przyszłości będzie wymagać przynajmniej podstawowych umiejętności cyfrowych. Istotne jest, aby instytucje edukacyjne przygotowywały uczniów do zmian wynikających z szybkiego rozwoju nowych technologii. To szkoły i zatrudnieni w nich nauczyciele są punktem wyjścia dla właściwej edukacji w zakresie umiejętności cyfrowych. Niestety w większości państw członkowskich są oni przepracowani i źle wynagradzani. Jeżeli chcemy, aby cyfrowa transformacja europejskiej gospodarki zakończyła się sukcesem, należy podnieść nakłady na szkolnictwo, a także organizować szkolenia dla nauczycieli w zakresie umiejętności cyfrowych. Jest to raczej kolejne narzędzie poprawy jakości nauczania, nie możemy jednak zapominać, że placówki edukacyjne nie mogą zaniedbywać wszechstronnej edukacji uczniów, w tym przede wszystkim rozwijania krytycznego myślenia. Dzięki temu będą mogli oni stać się nie tylko efektywniejszymi pracownikami oraz odpowiedzialnymi użytkownikami nowych technologii, ale także aktywnymi obywatelami.